niet geregistreerd waren.

Een heel belangrijke eerste stap in dat zogenaamde hukou systeem en het tweederangs burgerschap van de honderden miljoenen migrantenarbeiders in het geurbaniseerde China.